númer níutíu og eitt tvö þúsund og tvö með frumvarpi þessu er lagt til að vatnalög frá árinu tvö þúsund og sex sem hér voru til mikillar umræðu og langrar umræðu í þinginu verði felld brott og felld úr gildi vatnalög sem samþykkt voru á alþingi árið tvö þúsund og sex en við samþykkt þeirra var gildistöku laganna frestað og var sú frestun framlengd til fyrsta júlí núna á þessu ári með breytingum á lögunum árið tvö þúsund og átta þá er jafnframt með frumvarpi þessu lagt til að lög númer þrjátíu og eitt tvö þúsund og sjö um breytingu á lögum um varnir gegn landbroti númer níutíu og eitt tvö þúsund og sjö verði felld brott í kjölfar samþykktar vatnalaga frá árinu tvö þúsund og sex var umrædd breyting gerð lögum um varnir gegn landbroti en markmið þeirra breytingalaga var að leiðrétta yfirsjónir sem höfðu orðið við gerð vatnalaganna númer tuttugu tvö þúsund og sex sem leiddu til verkefnatilflutnings frá landbúnaðarráðuneyti til iðnaðarráðuneytis það er skýringin á því hvers vegna þetta kemur svona inn hér saman frá setningu vatnalaga árið tvö þúsund og sex hefur verið unnið mikið starf við endurskoðun vatnalaga og fyrir liggur tillaga nefndar um frumvarp til nýrra vatnalaga tillagan byggir meðal annars á starfi nefndar um endurskoðun vatnalaga sem skipuð var af iðnaðarráðherra og í áttu sæti fulltrúar allra þingflokka auk fulltrúa iðnaðarráðherra og umhverfisráðherra tillaga nefndarinnar felur í sér ýmsar grundvallarbreytingar frá ákvæðum gildandi vatnalaga unnið er nú að kynningu og frágangi frumvarpa sem byggja á frumvarpi nefndarinnar og nefndar um innleiðingu vatnatilskipunarinnar í iðnaðar og umhverfisráðuneytum svo leggja megi þau fram á yfirstandandi þingi mikil vinna hefur nú átt sér stað frá því að lögin voru sett árið tvö þúsund og sex og það hefur verið mikil vinna unnin að baki gerðar nýrra vatnalaga og því sé ég enga ástæðu til þess að fresta lögunum frá árinu tvö þúsund og sex enn á ný heldur tel eðlilegast að fella þau einfaldlega úr gildi af þessu tilefni er rétt að rifja upp að þegar frumvarp til nýrra vatnalaga var lagt fram á alþingi vorið tvö þúsund og sex kom upp mikill ágreiningur um efni þess og þá ekki síst um breytt ákvæði um eignarráð fyrir vatni það frumvarp gerði ráð fyrir að réttindi landeiganda yfir vatni á landi hans yrði orðið sem eignarréttur og skilgreint með neikvæðum hætti í stað jákvæðrar skilgreiningar gildandi vatnalaga sem höfðu verið i gildi frá árinu nítján hundruð tuttugu og þrjú en þau kveða á um rétt landeiganda til hagnýtingar og umráða vatns á þann hátt sem lögin heimila þannig er talið upp að jákvæðum hætti baða á heimilt er að gera það er réttindi til hagnýtingar og umráða en neikvæða skilgreiningin sem hér var mikið til umræðu og er að finna í lögunum sem við erum að leggja til að felld verði úr gildi eru altæk og taka yfir öll möguleg form af nýtingu til allrar framtíðar nema á um annað sé kveðið í lögum gagnrýni ýmissa þingmanna á frumvarpið laut einnig að því að það hefði of takmarkað sjónarhorn og fjallaði fyrst og fremst um eignarhald og orkunýtingu þannig var kallað eftir heildstæðri endurskoðun vatnalöggjafar og var í því sambandi einkum vísað til löggjafarstarfs sem fram yrði að fara í kjölfar upptöku vatnatilskipunar evrópusambandsins í e e s samninginn við aðra umræðu um frumvarp til vatnalaga náðu þingflokkar samkomulagi um meðferð þess fól það í sér að gildistöku nýrra vatnalaga yrði frestað til fyrsta nóvember tvö þúsund og sjö og að iðnaðarráðherra skipaði nefnd sem kanna skyldi samræmi laganna við önnur þau lagaákvæði íslensks réttar sem vatn og vatnsréttindi varða þar á meðal fyrirhugað frumvarp umhverfisráðherra til vatnsverndarlaga sem byggjast mundi á vatnatilskipun evrópusambandsins töf varð á því að nefndin yrði skipuð og var gildistöku vatnalaga númer tuttugu tvö þúsund og sex frestað enn á ný með lögum á árinu tvö þúsund og sjö og þá til fyrsta nóvember tvö þúsund og átta vatnalaganefnd var svo skipuð í janúar tvö þúsund og átta og sátu í henni fulltrúar allra þingflokka auk fulltrúa umhverfisráðherra og iðnaðarráðherra nefndin skilaði viðamikilli skýrslu ásamt sameiginlegum tillögum til iðnaðarráðherra í september tvö þúsund og átta

í áðurnefndri skýrslu vatnalaganefndar sem var unnin af þverpólitískum hópi er bent á að breyttar aðstæður í samfélaginu og ný viðhorf í umhverfis og auðlindamálum að það kalli á endurskoðaða og skýrari vatnalöggjöf en þá lá fyrir jafnframt er í niðurstöðuskýrslunni lögð áhersla á mikilvægi þess að víðtæk sátt ríki um þær grundvallarforsendur sem löggjöfin er reist á það var niðurstaða þessarar nefndar að rétt væri að gera nokkrar endurbætur á vatnalögunum númer tuttugu tvö þúsund og sex og lutu tillögur vatnalaganefndar einkum að fimm þáttum

hagsmuna almennings skilgreining réttindanna yrði að endurspegla samspil réttinda landeigenda og almennings þannig að ljóst væri að réttindi hvors aðila um sig séu takmörkuð vegna hagsmuna hins eins og skýrt mætti ráða af jákvæðri skilgreiningu vatnalaga sem nú eru í gildi frá árinu nítján hundruð tuttugu og þrjú á umráða og hagnýtingarrétti landeigenda í öðru lagi var það mat nefndarinnar að kveða þyrfti með skýrum hætti á um þær heimildir sem rétt þætti að almenningur hefði gagnvart vatni svo sem um rétt til umferðar um vötn rétt til baða og til neyslu vatns í eignarlöndum sem og þær takmarkanir sem þeim rétti yrðu settar með tilliti til hagsmuna landeigenda í þriðja lagi lagði nefndin til að markmiðsákvæði laganna yrði endurskoðað með það í huga að það endurspeglaði betur fjölþætt hlutverk vatnalöggjafar það er að lögin taki mið bæði af hagsmunum landeigenda og almennings og leggi áherslu á samfélagslega hagsmuni tengda

frá tvö þúsund og sex mælir fyrir um það er að heimilda landeigenda til vatnaframkvæmda yrðu skýrð með hliðsjón af grundvallarreglu þrettándu greinar laganna taldi nefndin brýnt að kveðið yrði skýrar á um það að hvaða leyti heimildir landeigenda lúti takmörkunum vegna hagsmuna almennings og annarra einstaklinga í fimmta lagi lagði nefndin til að fram færi endurskoðun á stjórnsýsluákvæðum vatnalaganna frá árinu tvö þúsund og sex sem miðaði að því í fyrsta lagi að tryggja að við meðferð mála samkvæmt lögunum yrði litið til ólíkra hagsmuna sem við vatnsauðlindina eru

stjórnsýslu vatnamála yrði gert heildstæðara og í því sambandi yrði tekið mið af ákvæðum vatnatilskipunar evrópusambandsins til þess að skapa svigrúm fyrir þá endurskoðun sem nefndin taldi nauðsynlegt að ráðist yrði í lagði hún til að gildistöku vatnalaganna frá árinu tvö þúsund og sex yrði frestað og að skipuð yrði nefnd til að vinna að endurskoðuninni í samræmi við framangreindar tillögur hinn tuttugasta og áttunda október tvö þúsund og átta voru samþykkt á alþingi lög um breytingu á vatnalögum frá árinu tvö þúsund og sex og fólu þau í sér að gildistöku vatnalaga yrði frestað til fyrsta júlí nú á þessu ári samkvæmt annarri grein laganna skyldi iðnaðarráðherra í samráði við umhverfisráðherra og forsætisráðherra skipa nefnd sem falið yrði að endurskoða ákvæði laganna og skyldi hún hafa til hliðsjónar tillögur vatnalaganefndar skýrslu vatnalaganefndar af hálfu iðnaðarráðuneytis var starf nefndarinnar undirbúið með fræðilegri vinnu gagnaöflun og framsetningu hugmynda að útfærslu tillagna vatnalaganefndar í ágúst tvö þúsund og níu skipaði iðnaðarráðherra fimm manna nefnd sem falið var að fullvinna frumvarp til nýrra vatnalaga nefndin skilaði frumvarpi til vatnalaga þann fyrsta desember síðastliðnum eins og áður segir hafa iðnaðarráðuneyti og umhverfisráðuneyti unnið að kynningu og frágangi frumvarpa sem byggjast á frumvarpi nefndarinnar sem skilað var þann fyrsta desember síðastliðinn og tillögum nefndar um innleiðingu vatnatilskipunar það er nú verið að vinna að því að ljúka við gerð þeirra svo það megi leggja þau fyrir á yfirstandandi þingi það hefur gríðarlega mikil vinna átt sér stað við undirbúning nýrra vatnalaga bæði í formi þessarar þverpólitísku nefndar sem skilaði mjög merkilegri skýrslu og sömuleiðis við frumvarpssmíð eins og ég hef hér áður nefnt þess vegna er ekki talin ástæða til að fresta gildistöku laganna enn á ný það er þá í þriðja sinn frá árinu tvö þúsund og sex heldur eðlilegast að fella þau úr gildi hér kemur síðan afrakstur þessarar fjögurra ára vinnu i frumvarpsformi hingað inn í þingið til umfjöllunar þar sem efnislega verður farið yfir þá niðurstöðu og umræða getur farið fram um þau án þess að yfir vofi að lögin frá tvö þúsund og sex taki gildi að þessu sögðu mælist ég til þess að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur iðnaðarnefndar